Gospodine predsjedniče, dugo je ovo jutro, imali ste izvrstan sveobuhvatan uvodni govor i ove odgovore.

Nadam se da nećete dopustiti populistima jeftinim i ekstremistima da preuzmu vodstvo u Hrvatskoj, a istovremeno se nadam da ćete voditi računa o nacionalnim interesima.

Isto bih tako željela da možda malo bolje objasnite koji su interesi hrvatskog ulaska u eurozonu. Rekli ste da želimo biti u unutarnjem krugu Unije i to je ono na čemu inzistirate Vi i mi ovdje koji Vas podržavamo. Isto tako, lijepo ste objasnili da svi benefiti koje imamo od Europske unije, a to je što je spomenuo i gospodin Juncker, Pelješki most, i rekao je da bi bio ovdje aplauz da se gradi most na Seni, a za Pelješki most nismo možda u prvom momentu reagirali. Međutim, to je velika stvar od strane Europske unije.